Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, sehr geehrter Herr Kommissar!

Es ist auch unbestritten, dass der Verkehrssektor insgesamt sauberer werden muss. Dafür brauchen wir auf jeden Fall effizientere Fahrzeuge. Wir müssen auch dazu beitragen, dass die alternativen Antriebstechnologien wie die Elektromobilität, wie die Brennstoffzelle und andere ausgeweitet werden. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Potenziale der Digitalisierung ausgeschöpft und ausgenutzt werden. Eben durch die Vernetzung wird es möglich sein, unnötigen Verkehr auch einzusparen.

Jetzt ist diese Debatte um den Verbrennungsmotor ja nicht nur in Deutschland, sondern europaweit entflammt. Ich glaube, dass die Debatte um den Verbrenner genauso wenig zielführend ist, wie letztendlich künstlich dessen Lebenszeit auch zu verlängern. Insofern bin ich nach wie vor der Meinung, dass wir mutig in die Zukunft investieren sollten. Und wenn wir uns die Europäische Union anschauen und auch weltweit, dann sehen wir, dass wir sehr stark vom Export abhängig sind.

Deshalb sage ich Wir müssen tatsächlich schauen, dass wir hier nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, uns aber gleichwohl auch ambitionierte Ziele für die Zukunft stecken, um in Zukunft noch besser zu werden und den Verkehr emissionsärmer zu gestalten.